Grazie Presidente, con l'adozione di questo regolamento mettiamo un tassello ulteriore alla politica di gestione del fenomeno migratorio. Ringrazio i relatori ombra che mi hanno sostenuta in questo percorso e, con grande senso di responsabilità, hanno consentito la rapida adozione del regolamento e spero di tornare per la prossima legislatura in questo europarlamento, per poter continuare il lavoro che ho fatto in questo mandato con grande senso di responsabilità, grazie.